Die Frage gibt mir die Gelegenheit, Ihnen eine höchst erfreuliche Erfolgsgeschichte zu erzählen.

Ich habe zum ersten Mal im Frühjahr 2006 davon gesprochen, dass ich anstrebe, die Bürokratiekosten für europäische Unternehmen, die durch europäische Regeln entstehen, bis zum Jahr 2012 um 25 zu reduzieren, und dass es dazu notwendig ist, dass die Kommission bis zum Ende des Jahres 2009

Deshalb haben wir die größte jemals durchgeführte Messung organisiert, mit der wir feststellen wollten, was die tatsächlichen Kosten für europäische Unternehmen sind, die sich aus europäischen Rechtsakten und ihrer Umsetzung ergeben, soweit es sich um Dokumentation, Statistik, Information usw. handelt. Das Ergebnis war ungefähr das, was wir erwartet hatten. Dieser Aufwand für die europäischen Unternehmen liegt bei 124 Mrd. Euro im Jahr.

Euro verursacht. Wenn wir diese europäischen Regeln nicht hätten, dann hätten wir 27 verschiedene nationale Regeln in all diesen Bereichen, und die Belastung für die europäischen Unternehmen soweit sie am Binnenmarkt beteiligt sind wäre um ein Vielfaches größer.

zu viel sind und dass wir es durch bessere Rechtssetzung schaffen können, zwar die Ziele unserer Gesetzgebung vollständig zu erreichen, aber die Kosten dabei zu reduzieren.

Euro im Jahr. Das Einsparpotenzial der Maßnahmen, die die Kommission vorgeschlagen hat und die vom Gesetzgeber noch nicht verabschiedet sind, beträgt 31 Mrd. Euro im Jahr. Und die Kommission arbeitet im Augenblick an einigen zusätzlichen Vorschlägen, die in Kürze vorgelegt werden, die noch einmal ein Einsparpotenzial von über 2 Mrd. Euro ergeben, so dass wir insgesamt auf ein Einsparpotenzial von mehr als 40 Mrd.

Letzte Bemerkung Das Programm wird durch entsprechende nationale Programme aller Mitgliedstaaten ergänzt. Ich bin froh, Ihnen sagen zu können, dass jetzt alle 27 Mitgliedstaaten vergleichbare Programme in Kraft haben. Es wird Sie aber nicht überraschen, wenn ich sage, dass kein einziger Mitgliedstaat es bisher geschafft hat, eine solche Erfolgsbilanz vorzulegen, wie ich das heute tun konnte.